C'est la raison pour laquelle, comme lui, je me suis abstenu en commission en vote final. En effet, d'une part, je regrette que le contenu du rapport ait été dénaturé par l'inclusion de la question de la tolérance zéro. La demande d'assouplissement de l'importation d'OGM non autorisés ne résout pas le problème de déficit des protéines dans l'Union européenne et n'aurait donc pas dû être introduite ici.

De plus, ces accords sont surtout en parfaite contradiction avec le protocole de Kyoto et ses objectifs concernant le réchauffement climatique. Enfin, nous avons besoin pour l'avenir, dans le cadre de la gestion raisonnée et responsable des sols, d'intégrer des protéagineux dans le cycle de rotation des cultures.